Ľudstvo našlo zbraň proti nepriateľom, ktorý dovtedy neohrozene likvidovali ľudské životy, často aj v ničivých epidémiách. Dnes však začína nebezpečne narastať podiel mikroorganizmov, ktoré sú odolné voči týmto liekom. Úsilie o záchranu a zachovanie rodu mikroorganizmy totiž núti, aby sa použitému lieku prispôsobili, lebo ak sa im to nepodarí, tak zhynú. Tie baktérie, ktoré sa naučia v prítomnosti antibiotík prežiť, ďalej rastú, mutujú, množia sa a komplikujú liečbu a neraz spôsobujú aj smrť. Najmä z nemocníc sa potom šíria na ďalších ľudí.

Z toho pohľadu môžme teda zodpovedne konštatovať, že sme teda v štádiu totálneho antibakteriálneho odzbrojovania.

Preto si dovolím pripomenúť motto Svetovej zdravotníckej organizácie, pre tohtoročný svetový deň zdravia, o boji proti antimikrobiálnej rezistencii, ktoré hovorí žiadne opatrenia dnes, žiadna liečba zajtra.